Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunità Rom di Pisa, in Toscana, vi ringrazia per averle regalato con i nostri soldi delle villette confortevoli, I Rom vi ringraziano perché in quelle villette hanno potuto fare una base operativa per pianificare il saccheggio, per svaligiare le nostre case.

in quelle villette è stata seviziata e maltrattata una bambina perché costretta a sposare un ragazzo Rom. Proprio ieri sono stati arrestati sette Rom che vivevano in quelle villette, è questa l'integrazione che voi professate? Avete regalato villette a dei delinquenti, alla faccia di tutte quelle persone che non sanno come pagare il mutuo, come pagare la scuola ai propri figli, alla faccia di quelle giovani coppie che non riescono a comprarsi una casa, alla faccia di quegli anziani che non hanno soldi per curarsi, a coloro che aspettano da anni una casa popolare! È una vergogna!